Ich will ein bisschen Wasser in den Wein gießen, der hier gerade jetzt so schön ausgeschenkt worden ist, denn aus kultur und medienpolitischer Sicht ist der Gemeinsame Standpunkt des Rates eher enttäuschend und kann nicht zufriedenstellen.

Der Kulturausschuss hatte eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie dies angemessen berücksichtigt werden kann. Neben klaren Formulierungen zur besonderen Rolle des Rundfunks und dessen Berücksichtigung haben wir davor gewarnt, schon jetzt die Tür für die zweite digitale Dividende aufzumachen. Wir hatten klare Kompensationsregeln gefordert, damit geklärt ist, dass umzugsbedingte Kosten beispielsweise für die Neuanschaffung von Technik in Theatern übernommen werden und Kompensationen für Investitionen, die die digitale Dividende erst ermöglicht haben, vorzusehen sind. Von all dem ist nicht mehr übrig geblieben als der lapidare Hinweis auf das Telekom Paket und einige Kann Vorschriften für die Mitgliedstaaten. Ich erwarte von der Kommission und von den Mitgliedstaaten, dass sie nun zumindest in ihrem praktischen Handeln erkennen lassen, dass sie verantwortungsbewusst und nicht alleine im Sinne wirtschaftlicher Verwertbarkeit mit diesem öffentlichen Gut umgehen und dass sie sich der Bedeutung für die Medienvielfalt und für die kulturellen Belange unserer Gesellschaft bewusst sind.